Frau Präsidentin! Zunächst einmal möchte ich auch dem Berichterstatter Ian Duncan dafür danken, dass er sich so eingesetzt hat.

Dass nun die Industrie gezwungen werden soll, jährlich statt 2,2 wie von der Kommission vorgeschlagen 2,4 pauschal einzusparen, muss der Rat unbedingt verhindern. Wir haben es ja gerade wieder gehört, es sind immer wieder die gleichen Abgeordneten, die hier über die Deindustrialisierung klagen und dann mit Umweltauflagen die Industrie in andere Regionen vertreiben. Es sind immer die gleichen Abgeordneten, die hier über die Arbeitslosigkeit in Europa jammern und dann über zu hohe Energiekosten ihren Beitrag dazu leisten, dass die Arbeitsplätze verschwinden. Aber nicht nur das, meine Damen und Herren. Es sind eben oft auch die gleichen Kollegen, die sich hier laut für einen geringeren CO2 Ausstoß in der EU einsetzen und dann leise den weltweiten CO2 Ausstoß erhöhen. Denn angesichts der Globalisierung der Wirtschaft auf der einen Seite können wir doch nicht die Globalität des Klimaproblems auf der anderen Seite ignorieren. Schon heute werden in Europa Zement, Aluminium, Keramik, Stahl und Chemieprodukte zu wesentlich umweltfreundlicheren Bedingungen hergestellt als überall woanders in der Welt. Wenn wir die Herstellung solcher Produkte durch ein kostenträchtiges Emissionshandelssystem ins Ausland treiben, dann schaden wir ja nicht nur der europäischen Industrie und nicht nur europäischen Arbeitsplätzen, sondern wir schaden auch dem weltweiten Klima.